virðulegi forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um aðgang fjárlaganefndar að upplýsingakerfi ríkisins ég vil í upphafi máls míns vekja athygli á því að þetta er nefndartillaga sem allir háttvirtir þingmenn í fjárlaganefnd standa að þannig að það er vert að vekja á því athygli að þetta er flutt af öllum háttvirtum þingmönnum sem sitja í fjárlaganefnd virðulegi forseti í þriðju málsgrein tuttugustu og fimmtu grein laga númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt um þingsköp alþingis segir fjárlaganefnd á rétt á að fá þær upplýsingar sem hún telur nauðsynlegar um rekstur og fjárhagsáætlanir fyrirtækja og stofnana sem óska eftir framlögum úr ríkissjóði enn fremur er þeim stofnunum ríkisins er fást við efnahagsmál skylt að veita nefndinni upplýsingar og aðstoð sem hún þarf á að halda við afgreiðslu þingmála á undanförnum árum hafa bókhalds og upplýsingakerfi ríkisins verið endurnýjuð til að mæta aukinni þörf fyrir upplýsingar sem eru meðal annars nauðsynlegar til að unnt sé að taka upplýstar ákvarðanir alþingi hefur hingað til einungis haft óbeinan aðgang að þessum upplýsingum í gegnum ráðuneyti og stofnanir en það fyrirkomulag hefur ekki reynst nægjanlega vel nauðsynlegt er að fjárlaganefnd hafi skoðunaraðgang að þeim kerfum sem geyma upplýsingarnar til að alþingismenn geti undirbúið sig og sett sig betur inn í fjárhagsleg málefni ríkisins við vinnslu þeirra með þeim hætti er unnt að auka gæði fjárlagavinnunnar ljóst er að það samræmist ekki nútímavinnubrögðum að alþingi þurfi að bíða og sé háð því að framkvæmdarvaldið veiti þær upplýsingar sem unnt er að sækja beint í upplýsingakerfin þær upplýsingar sem alþingi mun nálgast úr upplýsingakerfinu yrðu nýttar til fjárhagslegra greininga og til að afla nánari upplýsinga og skýringa hjá þeim sem bera ábyrgð á

virðulegi forseti mig langar líka við viðbótar að vitna hér í skýrslu frá ríkisendurskoðun sem var birt í apríl árið tvö þúsund og átta og fjallar um framkvæmd fjárlaga árið tvö þúsund og sjö á ársáætlanir tvö þúsund og átta í þessari skýrslu segir með leyfi forseta ríkisendurskoðun hefur á undanförnum tveimur áratugum bent ítrekað á ýmsa misbresti á framkvæmd fjárlaga virðingarleysi fyrir bindandi fyrirmælum fjárlaga hefur verið gagnrýnt sem og almennt agaleysi í rekstri fjölmargra stofnana þá hefur stofnunin í ítreka bent á misræmi í ákvörðun fjárveitingavaldsins og framkvæmdarvaldsins þar er átt við að fjárveitingavaldið ákvarði umfang opinberrar þjónustu við fjárlögum hvers árs en forstöðumenn og ráðuneyti taki sér iðulega vald til að auka umfang hennar

loks er vert að geta þess að stofnunin hefur um langt árabil bent á nauðsyn þess að áætla rekstrarkostnað stofnana til lengri tíma en nú er gert og styrkja þannig fjárlagaferlið undir þetta tekur o e c d í nýrri skýrslu um efnahagsmál ég ætla að ítreka það sem ég sagði í upphafi virðulegi forseti að ríkisendurskoðun hefur á undanförnum tveimur áratugum tveimur áratugum síðan vil ég líka vitna hér með leyfi forseta í skýrslu frá ríkisendurskoðun sem birt er núna níunda mars tvö þúsund og tíu þar stendur með leyfi forseta að mati ríkisendurskoðunar eru miklir ágallar á því verklagi sem fylgt er í sambandi við fjárlög fjáraukalög og lokafjárlög verklagið er ósamstætt og algengt er að fjárheimildir séu veittar eftir að til útgjalda var stofnað í stað þess að taka bindandi ákvarðanir um fjárútgjöld ríkisins tekjujöfnun til að mæta þeim sem og hugsanlegar lántökur í fjárlögum hvers árs er fjárheimildum samkvæmt fjárlögum breytt á hverju einasta ári með fjáraukalögum og síðan eftir dúk og disk með lokafjárlögum almennt er viðurkennt að svona brotakennd ákvarðanataka um fjármál hins opinbera dragi mjög úr yfirsýn og aga við fjárlagagerð og beri því að forðast í lengstu lög aðeins í undantekningartilvikum ætti að breyta ákvæðum fjárlaga með fjáraukalögum innan ársins ef brýn nauðsyn er til útgjöld geta ekki beðið næstu fjárlaga og ekki er hægt að mæta þeim með flutningi milli fjárlagaliða til dæmis varasjóðum sem ætlað væri til að mæta slíku breytingar á fjárheimildum eftirá eins og tíðkast hefur í lokafjárlögum ætti einfaldlega ekki að eiga sér stað sem kunnugt er hefur alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að beiðni stjórnvalda tekið saman tvær skýrslur um fjárlagagerð og fjárstýringu íslenska ríkisins annars vegar sem er birt í mars tvö þúsund og níu og hins vegar í nóvember tvö þúsund og níu í þessum skýrslum er meðal annars komist að þeirri niðurstöðu að breytingar á fjármálastjórn ríkisins hafi ekki náð að tryggja aga í ríkisfjármálum megingallinn er talinn sá að fjárlög ársins séu ekki virt heldur sé stofnað til nýrra útgjalda innan ársins og slík framúrkeyrsla réttlætt eftirá með fjáraukalögum talið er mjög áríðandi að ráða bót á þessum veikleika eigi að takast að ná tökum á ríkisfjármálum að mati ríkisendurskoðunar hefur lítið sem ekkert þokast áfram við að taka á þeim vandamálum sem hér er fjallað um svör stjórnvalda um hvernig gangi að hrinda umbótum í framkvæmd hljóða almennt á þá leið að málin séu enn þá í skoðun brýnt er að alþingi bregðist við þessum athugasemdum virðulegi forseti með samþykkt þessarar þingsályktunartillögu tel ég að við séum að bregðast við